virðulegi forseti það er út af fyrir sig afskaplega fræðandi að koma bratt inn á alþingi landsmanna og kynnast þeim fjölmörgu verkefnum sem

innan þingsalar og skrifstofum þingmanna og ekki síst úti í kjördæminu og heyra jafnframt frá fólkinu víða um allt land hvar skóinn helst kreppi ég tek undir með orðum þingmanna hér fyrr við dagskrána fyrr í dag að eitthvað það ömurlegasta verkefni sem við glímum við í dag er að horfa fram á það atvinnuleysi sem við búum við án þess að geta komið þessum stóra hópi til hjálpar með hraðvirkum hætti ég held þess vegna að við þurfum að leita margvíslegra leiða til þess að koma atvinnulífinu hratt og vel af stað frú forseti ég held að fordómalaus atvinnustefna sé þar

það virðast vera allmörg ljón á veginum til þess að

og hækka atvinnustigið ef svo má segja eins og fram hefur komið eru margir erlendir fjárfestar reiðubúnir að fjárfesta hér á landi en reglugerðir og lagaheimildir skortir

íslenskir og framtakssamir menn sem vilja spýta í lófana og koma upp fyrirtæki en jafnvel þar eru ýmis ljón í veginum þar kemur að fyrirspurn minni sem ég beini til hæstvirts iðnaðarráðherra

víða fyrir þrifum og er út af fyrir sig merkilegt að löggjafinn hindri á margan hátt framsókn í íslensku atvinnulífi ég vil því spyrja hæstvirtur iðnaðarráðherra hvort hún muni beita sér fyrir því að vinnu við breytingar á raforkulögum verði flýtt svo það muni nýtast íslensku atvinnulífi sem fyrst